ég mæli hér fyrir

um breytingu á lögum númer þrjátíu og sex nítján hundruð áttatíu og tvö um sinfóníuhljómsveit íslands nefndin hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund val árnason skrifstofustjóra frá menntamálaráðuneyti þröst ólafsson framkvæmdastjóra sinfóníuhljómsveitar íslands

og pál magnússon útvarpsstjóra ríkisútvarpsins frumvarpið var sent til umsagnar og bárust umsagnir frá útvarpsstjóra ríkisútvarpsins

íþrótta og ólympíusambandi íslands málvísindastofnun háskóla íslands hollvinasamtökum ríkisútvarpsins og viðskiptaráði íslands frumvarp þetta er lagt fram samhliða frumvarpi til laga um ríkisútvarpið o h f og felur í sér tillögu um niðurfellingu greiðsluþátttöku ríkisútvarpsins í rekstrarkostnaði sinfóníuhljómsveitar íslands og einnig að greiðsluþátttaka seltjarnarnesbæjar verði felld niður við umfjöllun nefndarinnar var fjallað um þau hljóðfæri sem ríkisútvarpið hélt eftir við rekstrarlegan aðskilnað ríkisútvarpsins og sinfóníuhljómsveitarinnar en þá hélt ríkisútvarpið eftir tveimur fiðlum og einni víólu samkvæmt skýrslu matsnefndar vegna stofnefnahagsreiknings verða framangreind hljóðfæri ekki hluti af eignum ríkisútvarpsins o h f

guarnerius del gesu fiðlunnar frá sautján hundruð tuttugu og átta framangreind hljóðfæri eða áðurnefnd hljóðfæri verða eign ríkissjóðs og verður gerður samningur milli ríkisins og sinfóníuhljómsveitarinnar um afnot þeirra frú forseti nefndin hefur litið svo á að fyrirhuguð lækkun á skuld ríkisútvarpsins við ríkissjóð að fjárhæð sex hundruð tuttugu og fimm milljónir króna samkvæmt breytingartillögu við frumvarp til fjáraukalaga fyrir árið tvö þúsund og sex sem er til meðferðar á yfirstandandi þingi og ætlað er að tryggja fimmtán prósent eiginfjárhlutfall við stofnun ríkisútvarpsins o h f komi til lækkunar á skuld ríkisútvarpsins við sinfóníuhljómsveit íslands sem samkvæmt árshlutareikningi nam sex hundruð níutíu og tvö komma tveimur milljónum króna þrítugasta júní tvö þúsund og sex frú forseti nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt óbreytt háttvirtur þingmaður mörður árnason einar már sigurðarson og össur skarphéðinsson skrifa undir álitið með fyrirvara og áskilja sér rétt til að flytja og styðja breytingartillögur við málið aðrir þingmenn sem skrifa undir þetta nefndarálit eru auk þess sem hér stendur háttvirtir þingmenn dagný jónsdóttir sigurrós þorgrímsdóttir kjartan